Spójność polityki na rzecz rozwoju jest uznanym elementem polityki światowej.

Liczę na dalsze postępy w zakresie przedmiotowych działań, szczególnie na rzecz wzrostu demograficznego, bezpieczeństwa żywnościowego, zwalczania nielegalnych przepływów finansowych czy rozwiązywania problemów migracji. Cieszę się, że w realizacji polityki spójności coraz bardziej aktywnie uczestniczy również nasz Parlament.